Pane předsedající, sociální politika je stále ještě rozhodující doménou pro národní vlády stejně jako sociální systémy. Já jsem proto nepodpořil tento text, nejenom z toho důvodu, že nesouhlasím s vytvářením jakýchkoliv dalších nových evropských agentur nebo institucí. Já jsem nepodpořil tento text také proto, že se obávám, že taková agentura by se snažila vměšovat se do národního pracovního práva jednotlivých států a ovlivňovat i sociální systémy. To je něco, co podle mého názoru by překračovalo rámec evropského práva, protože to skutečně Evropské unii nepřináleží. Máme tady dvacet osm, brzy tedy dvacet sedm ekonomik, které jsou rozdílné, máme tady státy, které jsou relativně bohaté a relativně chudé, a není možné se je snažit zažehlovat tímto způsobem do jednoho právního rámce.